hennar andsvar ég má eiginlega til með að segja stutta reynslusögu þó að hún rúmist tæpast innan þessara tveggja mínútna sem ég hef hér til þess að svara andsvarinu það snýst um það menningarsjokk sem sú sem hér stendur varð fyrir við það að hætta að starfa í hreppsnefnd reykjavíkurhrepps og fara hér að taka þátt í því að eiga sæti í framkvæmdarvaldinu á íslandi af hverju var það það er fyrst og fremst vegna þess sem þingmaðurinn víkur hér að í sínu andsvari að ríkisstjórn íslands er ekki fjölskipað stjórnvald sveitarstjórnir landsins eru þannig samsettar að þær setjast yfir mál koma sér saman um niðurstöðu greiða um það atkvæði og leiða mál til lykta með lýðræðislegum meiri hluta þar er auðvitað framkvæmdarvaldið í þeim skilningi sett saman úr bæði meiri hluta og minni hluta

til dæmis staða minnihlutaþingmanna í þingnefndum finnst mér umhugsunarefni geta ekki minnihlutaþingmenn leitt þingnefndir rétt eins og meirihlutaþingmenn er það ekki til þess að styrkja stöðu þingsins í heild og þá staðreynd að hver þingmaður hefur sína stöðu gagnvart framkvæmdarvaldinu sama hvort það er að því er varðar lagasmíð eða hið bráðnauðsynlega aðhaldshlutverk ég tek því undir þau sjónarmið og mér finnst að við eigum að leyfa okkur að stíga þau róttæku skref sem þessi skýrsla gefur tilefni til þó að ég viðurkenni hér og það er vonum seinna að ég viðurkenni það í mínum ræðum og andsvörum hér í þessari umræðu að ég hef ekki náð að lesa síðurnar tvö þúsund sex hundruð